del pacto. República Checa también. Polonia también. ¿Ustedes quieren seguir esa senda? La senda del nacionalismo cerrado, de la xenofobia, de la exclusión de los seres humanos que necesitan nuestra ayuda. ¿De verdad ustedes van a mantener esa posición y van a seguir presidiendo la